hæstvirtur forseti ég mæli fyrir þingsályktunartillögu um friðlýsingu alls vatnasviðs skjálfandafljóts auk mín eru á þessari tillögu háttvirtir þingmenn atli gíslason árni þór sigurðsson guðmundur magnússon jón bjarnason katrín jakobsdóttir kolbrún halldórsdóttir steingrímur j sigfússon og ögmundur jónasson hæstvirtur forseti það er þingflokkur vinstri hreyfingarinnar græns framboðs sem flytur þessa þingsályktunartillögu og er hún í sama anda og svipuð þingsályktunartillögum sem fram hafa komið áður meðal annars um friðlýsingu jökulsár á fjöllum og jökulsánna í skagafirði en þingsályktunartillagan hljóðar svo alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að undirbúa og leggja fyrir alþingi frumvarp til laga um friðlýsingu skjálfandafljóts friðlýsingin taki til alls vatnasviðs skjálfandafljóts ásamt þverám og verði hvers kyns röskun á náttúrulegum rennslisháttum fljótsins óheimil svo og mannvirkjagerð skal friðun svæðisins stuðla að varðveislu landslags þess náttúrufars og menningarminja ásamt því að það verði notað til útivistar ferðaþjónustu og hefðbundins landbúnaðar sérstaklega skal huga að því við undirbúning málsins hvernig friðlýsing skjálfandafljóts geti tengst fyrirhuguðum vatnajökulsþjóðgarði og stofnun frekari þjóðgarða eða

hæstvirtur forseti okkur á alþingi er alveg ljóst að verið er að vinna að rammaáætlun um vernd og nýtingu vatnsafls og jarðvarma og vonandi lýkur þeirri vinnu hið fyrsta þannig að hægt verði að takast á um niðurstöður þeirrar nefndar sem skilar af sér og að við náum að vinna inni í nánustu framtíð sátt um það hvaða vatnasvið og hvaða jarðvarma við ætlum að vernda til framtíðar og hvaða svæði við teljum að sé ásættanlegt að fara inn á og nýta til virkjana til orkuöflunar eða til annarra nota að við förum að líta á vatnasvið skjálfandafljóts út frá verndarsjónarmiði til þess að nota sýn um að líta á vatn sem auðlind og náttúru sem auðlind og möguleika til að nota svæði eins og vatnasvæði skjálfandafljóts til að byggja upp atvinnu eins og ferðaþjónusta og þá til lengri tíma í greinargerðinni segir frá vatnajökli norðvestanverðum rennur skjálfandafljót fljótið á uppruna sinn í vonarskarði rennur norður sprengisand og fellur til sjávar í skjálfanda skjálfandafljót er hundrað sjötíu og fimm kílómetra langt og rennur um stórbrotið og fjölbreytt landslag á leið sinni til sjávar náttúrufegurð fljótsins umhverfis og vatnasvæðis er einstakt og það segja menn

en einhvern hluta þess að það eru allir jafnhrifnir af þeim hluta svæðisins eða svæðinu öllu sem þeir fara um ég held að það sé alveg óumdeilt að svæðið er einstakt og þar má svo taka út einstaka þætti sem eru alveg sérstakir en þó svo fljótið sé jökulfljót er vatnið í því ekki eingöngu jökulvatn þar sem lindarvatnið rennur í það í ódáðahrauni meðal annars suður úr svartá

upp fljótið goðafoss einn af þekktustu og jafnvel tilkomumestu og fegurstu fossum landsins er í fljótinu samkvæmt kristnitöku þorgeirs ljósvetningagoða á þorgeir ljósvetningagoði að hafa kastað heiðnum skurðgoðum sínum við forstöðu kristnitöku íslendinga árið þúsund skjálfandafljót á þó einnig náin tengsl við sögu þjóðarinnar því að nokkra kílómetra fyrir neðan goðafoss kvíslast fljótið og umvefur þingey sem staðsett er gegnt fellsskógi talið er að þingey sé forn þingstaður héraðsins frá árinu nítján hundruð sextíu og þrjú og er þar að finna fornar minjar af þingey draga þingeyjarsýslur og þingeyjarsveit nafn sitt fjölmörg svæði og náttúrufyrirbæri í fljótinu og vatnasviði þess eru á náttúruminjaskrá nú þegar hæstvirtur forseti meðal annars goðafoss og aldeyjarfoss hrafnabjargafoss og þingey en ferðaþjónusta í þingeyjarsýslum og víða á íslandi eru í örum vexti og það er ljóst að goðafoss er meðal vinsælla áfangastaða ferðamanna enda einungis steinsnar frá þjóðveginum einnig hafa verið farnar ferðir út í þingey og uppi hafa verið hugmyndir um að gera eyna aðgengilegri fyrir ferðafólk það eru vinsælar gönguleiðir frá fljótinu þar sem ferðamenn geta notið hinnar einstöku náttúrufegurðar

hafa litið bæði á jökulsá á fjöllum og skjálfandafljót sem mikilvæga áfanga til að beina ferðamönnum inn á og vilja mjög gjarnan byggja upp öflugri ferðaþjónustu með tilliti til náttúruskoðunar og til menningarlegrar ferðaþjónustu og ég tel að umhverfi skjálfandafljóts með sinni sögu bjóði upp á enn frekari eflingu ferðaþjónustunnar á þessu svæði það er líka önnur ástæða hæstvirtur forseti fyrir því að þessi tillaga er lögð fram hún er auðvitað sú að það hefur verið mikil ásókn í orkuauðlindir þjóðarinnar bæði vatnsafl og eins jarðvarma og ég tel að okkur hafi ekki alltaf sést fyrir í þeim efnum það er við höfum viljað fara nokkuð bratt í nýtinguna nýtingu fyrir þá kynslóð sem nú lifir og þá næstu en í staðinn fyrir að horfa til framtíðar og líta til þess hvort okkar kynslóð hafi eins rétt á því að nýta þær auðlegðir sem við búum yfir og landið lendi ekki yfir okkur hvort okkur beri ekki skylda til að vernda og skilja eitthvað eftir til komandi kynslóða til að nýta þá til orkunotkunar ef á þarf að halda og í þeim áformum sem hafa verið uppi þá hafa orkufyrirtækin litið til skjálfandafljóts og það fleiri en eitt og fleiri en tvö og það hafa verið uppi hugmyndir um að virkja á svæðinu ég tel að það eigi að fara mjög varlega í undirbúning að öllu slíku við þurfum að efla rannsóknir á svæðinu með tilliti til náttúrufars og sögunnar

það vel þessar grunnrannsóknir áður en við förum að fara út í rannsóknir sem miðast eingöngu að orkuöflun en til þess þurfum við fjármagn og ég tel að þeim fjármunum sé betur varið í grunnrannsóknir atvinnustarfsemi en það sé tímabært og nauðsynlegt að leggja af rannsóknir sem miðast eingöngu við stóriðju og orkunotkunar af stærri stærðargráðu en ég tel og við sem flytjum þessa þingsályktunartillögu teljum að það sé mjög þarft að alþingi sjálft taki af skarið í þessu máli að friðlýsa vatnasvið skjálfandafljóts og það er eðlilegt að láta nú reyna á yfirlýsingar sem fallið hafa á undanförnum mánuðum og missirum það er um vilja að ekki verði hróflað við skjálfandafljóti það er ekki nóg að lýsa því yfir að það sé vilji til þess að vernda skjálfandafljót og gefnar séu yfirlýsingar um að í sambandi við stóriðju á norðausturlandi eigi ekki að sækja orku í skjálfandafljót það eigi fyrr að fara í háhitasvæðin og aðra virkjunarkosti en eftir sem áður eru þessar

til virkjana það er mörgum umhugað um að vernda þetta svæði og meðal annars hefur hópur fólks stofnað samtök sem beita sér eingöngu fyrir verndun skjálfandafljóts og hafa opnað heimasíðu með góðum greinum og kynningu á svæðinu því að eins og þingheimur veit þá eru mörg falleg og undraverð svæði á íslandi sem liggja það fjarri þjóðveginum að það eru ekki allir sem fara inn á þau til að skoða og ef við höfum ekki séð þau og kynnst þeim þá er eins og þau verði ekki eins merkileg í okkar huga og því er mikilvægt að kynna vel þau svæði sem við vitum að við þurfum að vernda og ganga vel um það eru ekki til margar eða miklar bókmenntir um skjálfandafljót og náttúrufar í kringum skjálfandafljót það hafa verið skrifaðar þó nokkrar greinar það hafa verið skrifaðar ferðafélagsbækur og tekið fyrir þetta svæði en rit og rannsóknir sem hafa eingöngu beinst að þessu svæði hef ég ekki fundið en tel að með friðlýsingunni gefist þarna einstakt tækifæri til að horfa á vatnasviðið allt í heild og einbeita sér að rannsóknum

meðal annars svartárkot sem vinnur að rannsóknum og kynningu á náttúrunni það er mjög ánægjulegt þegar atvinna er styrkt og aukin með þeim hætti að koma á menningarsetrum og rannsóknarsetrum eins og svartárkot er og getur orðið mun öflugra heldur en það er í dag ef við hlúum að því hæstvirtur forseti ég legg til að þessari þingsályktunartillögu og friðlýsingu alls vatnasviðs skjálfandafljóts sem nær allt frá vatnajökli og norður í skjálfanda verði vísað til háttvirtrar umhverfisnefndar að loknum þessum umræðum